Przed kilkoma godzinami w Polsce doszło do brutalnego ataku terrorystycznego na siedzibę mojej partii. W wyniku tego ataku zginęły dwie osoby, w tym jeden z pracowników naszego Parlamentu, który pracował dla jednego z naszych posłów. Mam nadzieję, że ten brutalny i niespotykany w historii mojego kraju akt politycznej agresji, w wyniku którego zginęły dwie osoby, spotka się z potępieniem Parlamentu i z bardzo wyraźnym potępieniem metod przemocy i zabijania przeciwników politycznych.